Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, lorsque nous parlons de culture au niveau européen, nous évoquons toujours la somme des cultures des différents États membres que chacun doit découvrir et s'approprier, mais nous parlons rarement d'un patrimoine commun, d'un patrimoine européen qui dépasse les histoires nationales, reflétant les interactions intenses et les riches échanges qui nous lient depuis des siècles. Le label du patrimoine européen était à l'origine une initiative intergouvernementale qui témoignait déjà des racines culturelles de l'Europe.

L'abbaye de Cluny, carrefour de la civilisation romane, qui a vu naître un humanisme européen. Les chantiers navals de Gdansk, fief du syndicat Solidarność, dont le courage a changé le visage européen. La maison de Robert Schuman, visionnaire politique et père fondateur de l'Union européenne. Tous sont autant de lieux où se lisent notre histoire commune et les valeurs que nous défendons ensemble. Demain, nous voterons pour transformer cette initiative intergouvernementale en projet communautaire, pour renforcer la crédibilité, la visibilité et le prestige de ce label en établissant des critères de sélection transparents et rigoureux. Merci à Chrysoula Paliadeli et l'esprit d'ouverture dont elle a fait preuve pour défendre un label de qualité décerné tous les deux ans, qui encourage la coopération pour promouvoir des sites transnationaux, qui dispose d'un jury indépendant d'experts désignés équitablement entre les instituions, enfin qui récompense non pas la beauté d'un site ou sa qualité architecturale mais sa valeur symbolique pour l'intégration européenne.

Le succès de cette formule repose sur l'idée que notre Union fut d'abord économique puis politique mais n'a jamais été culturelle. Pourtant, l'Europe a été celle des peintres, des philosophes, des artistes, des écrivains bien avant celle de la CECA ou du traité de Rome. Il ne s'agit pas de créer une culture européenne artificielle mais bien de reconnaître le patrimoine que nous partageons. Le label du patrimoine européen est une initiative essentielle au développement de l'Europe culturelle car il permet cette reconnaissance, cette pédagogie et ce rayonnement.